Wywodzić tę wolność można z argumentów opartych na idei demokracji, z potrzeby służenia prawdzie i związanej z tym wolnością głoszenia idei, wreszcie z autonomii jednostki i praw podstawowych człowieka. Niestety obecna władza w Burundi blokuje swobodny przepływ informacji, manipulując przy tym opinią publiczną. Osoby, które starają się przekazać informacje poza granice kraju, są surowo karane, często bite i gwałcone, a na koniec skazywane na dożywocie bądź mordowane. Rząd Burundi wciąż nie szanuje praw człowieka oraz nie skłania się ku demokracji, która jest krucha i wrażliwa na wszelkie niebezpieczeństwa. Komisja Europejska i Parlament Europejski powinny odgrywać wiodącą rolę w monitorowaniu sytuacji przedwyborczej w Burundi, tak aby uniknąć manipulacji wyborczej i wreszcie żeby w kraju mógł zapanować pokój, a wraz z nim wolność słowa.